Het visserijbeleid moet ecologisch, economisch en sociaal duurzaam zijn.

Enkele belangrijke lessen zijn 1. Het kan alleen stap voor stap.

Maatwerk en uitzonderingen zijn nodig, in het bijzonder voor gemengde visserijen.

Dit amendement doet recht aan de complexe werkelijkheid. Maatwerk is alleen mogelijk via de meerjarenplannen.